virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um sjúkraskrár frumvarpið er samið af nefnd sem ég skipaði annað október tvö þúsund og sjö en nefndinni var ætlað að endurskoða ákvæði laga um sjúkraskrár frumvarpið er nú endurflutt en það var áður flutt á síðasta löggjafarþingi en hlaut ekki fullnaðarafgreiðslu auk orðalagsbreytinga voru gerðar nokkrar breytingar á frumvarpinu með tilliti til þeirra athugasemda sem fram komu í umsögnum sem bárust heilbrigðisnefnd um frumvarpið á síðasta löggjafarþingi helstu breytingar eru eftirfarandi fyrsta hugtökin gæðaþróun og gæðaeftirlit eru skilgreind annars í þriðju málsgrein fimmtu grein frumvarpsins er bætt við nýjum málslið þar sem kveðið er á um að bætt sé við sjúkraskrám hún leiðrétt eða henni breytt eða eytt séu slíkar færslur rekjanlegar nauðsynlegt þykir að starfsmaður geti leiðrétt sjúkraskrá án þess að leita samþykkis sjúklings og til að gæta réttaröryggis er skýrt kveðið á um að unnt sé að rekja slíkar aðgerðir í sjúkraskrám þriðji í elleftu greinar frumvarpsins er fellt brott ákvæði þar sem kveðið var á um skyldu til að afhenda sjúkraskrá til þjóðskjalasafns íslands innan þrjátíu ára frá andláti sjúklings og þess í stað vísað til gildandi laga um þjóðskjalasafn íslands varðandi afhendinguna fjórði í sautjándu grein frumvarpsins sem fjallar um aðgang að sjúkraskrám vegna vísindarannsókna er felld brott efnislega eins ákvæði er í lögum um réttindi sjúklinga og heldur það gildi sínu gert er ráð fyrir að fjallað verði um þetta í frumvarpi til laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði hef ég nýlega skipað nefnd til að semja frumvarp um vísindarannsóknir með frumvarpi þessu er lagt til að sett verði sérstök lög um sjúkraskrá heildarlög þar sem kveðið er með heildstæðum hætti á um færslu og varðveislu sjúkraskráa og meðferð sjúkraskrárupplýsinga má segja að lengi hafi verið beðið eftir nýrri löggjöf á þessu sviði en sjúkraskrár og sjúkraskrárupplýsingar eru þess eðlis að afar brýnt er að um þær gildi skýrar lagareglur og þá einkum með hliðsjón af þeim veigamiklu persónuverndarhagsmunum sjúklinga sem í húfi eru núgildandi ákvæði laga um sjúkraskrár er að finna í lögum um réttindi sjúklinga og fjalla þau fyrst og fremst um rétt sjúklinga til aðgangs að eigin sjúkraskrá aðrar reglur sem varða þætti sjúkraskráa varðveislu þeirra og meðferð er að finna í reglugerð um sjúkraskrár telja verður að ýmis mikilvæg atriði sem þar er mælt fyrir um eigi betur heima í settum lögum frá alþingi svo sem um skylduna til færslu sjúkraskráa tilgang sjúkraskráa meginsjónarmiða um sjálfsákvörðunarrétt og mannhelgi sjúklinga hvaða upplýsingar skulu að lágmarki færðar í sjúkraskrá og reglur um örugga varðveislu þeirra og fleira þá hafa augu manna verið að opnast fyrir þeim möguleikum sem felast í rafrænum sjúkraskrám og rafrænu sjúkraskrárkerfi til að bæta heilbrigðisþjónustuna og auka öryggi sjúklinga verið að opnast nauðsynlegt er að skýrar lagareglur gildi um færslu rafrænna sjúkraskráa samtengingu rafrænna sjúkraskrárkerfa og sameiginleg sjúkraskrárkerfi þannig að unnt sé að tryggja öryggi upplýsinga í slíkum kerfum persónuvernd sjúklinga og ekki síst sjálfsákvörðunarrétt þeirra þegar kemur að rafrænni miðlun sjúkraskrárupplýsinga á milli veitenda heilbrigðisþjónustu felast veigamestu nýmæli frumvarpsins án efa í ákvæðum frumvarpsins er lúta að framangreindri miðlun sjúkraskrárupplýsinga en slík upplýsingamiðlun getur valdið straumhvörfum við veitingu heilbrigðisþjónustu hér á landi meginmarkmið frumvarpsins eru fjögur fyrstu að kveða með heildstæðum hætti á um færslu varðveislu og aðgang að sjúkraskrám og sjúkraskrárupplýsingum annars að kveða skýrar á um skyldu heilbrigðisstarfsmanna til að færa sjúkraskrár þegar meðferð er veitt þriðja að skjóta lagastoðum undir meginregluna um sjálfsákvörðunarrétt sjúklinga þegar kemur að færslu og meðferð sjúkraskráa þeirra fjórða að veita lagaheimild til samtengingar rafrænna sjúkraskrárkerfa og lagaheimild fyrir sameiginlegum sjúkraskrárkerfum þannig að unnt sé að miðla sjúkraskrárupplýsingum með rafrænum hætti milli þeirra aðila sem hafa sjúkling til meðferðar og þurfa með hröðum og öruggum hætti á sjúkraskrárupplýsingum að halda vegna hennar nýmæli í frumvarpinu eru allnokkur ber þar fyrst að nefna að í frumvarpinu er tilgangur með færslu sjúkraskráa skilgreindur samanber fyrstu grein frumvarpsins og endurspeglar ákvæðið það meginsjónarmið og felur í sér að sjúkraskrár séu fyrst og fremst hafðar til að tryggja öryggi og hagsmuni sjúklinga og sjúkraskrárupplýsingar eigi eingöngu að nota í þeim tilgangi nema sérstök lagaheimild standi til annars samhliða þessu er meginreglan um sjálfsákvörðunarrétt sjúklinga við færslu varðveislu og meðferð sjúkraskráa lögfest en reglan felur í sér að sjúklingar eigi að meginstefnu að ráða því sjálfir hvort og þá hvaða heilbrigðisþjónustu þeir tryggja og þá jafnvel hvernig farið er með þær upplýsingar sem safnað er um þá í tengslum við veitingu þjónustunnar í frumvarpinu er skýrlega kveðið á um skyldu heilbrigðisstarfsmanna til að færa sjúkraskrár við veitingu heilbrigðisþjónustu ákvæði um þessa skyldu heilbrigðisstarfsmanna er ekki að finna í núgildandi lagaákvæðum um sjúkraskrár engu að síður hefur verið litið svo á að slík regla væri í gildi og hefur hún verið leidd af núgildandi lagaákvæðum um sjúkraskrár mikilvægt er að lagaskylda þessi sé lögfest með skýrum hætti eins og lagt er til í frumvarpinu í frumvarpinu er lagt til að lögfest verði að sjúkraskrár skuli færðar rafrænt að því marki sem unnt er og á heilbrigðisstofnunum og starfsstofum heilbrigðisstarfsmanna skuli vera rafrænt sjúkraskrárkerfi rafræn færsla sjúkraskráa og rafræn sjúkraskrárkerfi eru eins og gefur að skilja forsenda rafrænnar miðlunar sjúkraskrárupplýsinga með þeim hætti sem lagt er til í frumvarpinu annars vegar með samtengingu rafrænna sjúkraskrárkerfa og hins vegar í sameiginlegum sjúkraskrárkerfum heilbrigðisstofnana og starfsstofa heilbrigðisstarfsmanna til að kostir rafrænna sjúkraskráa og rafrænna sjúkraskrárkerfa nýtist að fullu er nauðsynlegt að tiltekið samræmi sé í tæknilegri uppbyggingu slíkra kerfa í frumvarpinu er lagt til að ráðherra geti með reglugerð kveðið nánar á um færslu rafrænna sjúkraskráa og kröfur um rafræn sjúkraskrárkerfi þurfi að uppfylla ýmsar aðrar breytingar felast í frumvarpinu má þar nefna að í frumvarpinu er nú skilgreint hver sé ábyrgðaraðili sjúkraskráa annars vegar og umsjónaraðili hins vegar og gerð grein fyrir ábyrgð og skyldum þessara aðila það er lagt til að öðrum starfsmönnum í heilbrigðisþjónustu en heilbrigðisstarfsmönnum og nemum í heilbrigðisvísindum verði veitt heimild til að færa tilteknar upplýsingar í sjúkraskrá og hafa aðgang að þeim enda hafi þeir undirgengist sambærilegar trúnaðar og þagnarskyldur og heilbrigðisstarfsmenn reglur um aðgang að sjúkraskrám látinna einstaklinga eru skýrðar og loks má nefna að lagt er til að mælt verði fyrir um viðurlög við brotum á ákvæðum laganna er þetta gert fyrst og fremst til að undirstrika mikilvægi persónuverndar við meðferð sjúkraskráa og er samkvæmt ákvæðum frumvarpsins skylt að kæra mál til lögreglu ef verulegar líkur eru taldar á að brotið hafi verið gegn persónuverndarhagsmunum sjúklinga eins og áður segir felast veigamestu nýmæli frumvarpsins í heimildum til að samtengja rafrænar sjúkraskrár og til að halda sameiginleg sjúkraskrárkerfi telja menn að rafrænar sjúkraskrár og rafræn miðlun sjúkraskrárupplýsinga á grundvelli slíkrar lagaheimildar muni innan fárra ára leiða af sér byltingu í heilbrigðisþjónustu með tilliti til öryggis sjúklinga og gæða heilbrigðisþjónustu þá er talið að notkun rafrænna sjúkraskráa og miðlun rafrænna sjúkraskrárupplýsinga geti haft í för með sér hagræðingu á ýmsum sviðum heilbrigðisþjónustu í heilbrigðisþjónustu getur aðgangur heilbrigðisstarfsmanns að mikilvægum upplýsingum sem skráðar eru í sjúkraskrá sjúklings ráðið úrslitum um meðferð og batahorfur rafræn sjúkraskrá opnar fyrir möguleika á aðgengi meðferðaraðila á sjúkraskrárupplýsingum um sjúklinga hvar og hvenær sem er í dag er rafrænt aðgengi að sjúkraskrárupplýsingum að mestu bundið við þann stað þar sem upplýsingar voru skráðar þannig eru upplýsingar um heilsufar einstaklings dreifðar á marga staði á heilsugæslustöðvar sjúkrahús og sjálfstætt starfandi sérfræðinga í pappírsformi eða í rafrænu formi í mismunandi upplýsingakerfum sem hvorki er heimilt né mögulegt að tengja saman með samtengingu rafrænna sjúkraskráa gegnum heilbrigðisnet og eftir atvikum með sameiginlegum sjúkraskrárkerfum heilbrigðisstofnana eða er grunnur að heildrænni sjúkraskrá einstaklings ævilangt slík hefur eins og áður hefur verið nefnt ótvíræða kosti í för með sér en þeir helstu eru aukið öryggi í greiningu meðferð og umönnun sjúklinga meðal annars vegna greiðari aðgangs að upplýsingum eins og lyfjaofnæmi lyfjatöku samverkun lyfja milliverkun lyfja nýlegum rannsóknarniðurstöðum fyrirgreiningum og meðferð á aukinni heildaryfirsýn almennt einnig aukin gæði í þjónustu við sjúklinga meðal annars vegna skilvirkari þjónustu og markvissari meðferðar minni líkur á endurtekningum til dæmis á ýmsum rannsóknum minni óþægindi fyrir sjúklinga og aukið öryggi í alla þjónustu jafnframt minni kostnaður bæði fyrir sjúklinga og heilbrigðiskerfið í heild meðal annars vegna aukinnar yfirsýnar og greiðari aðgangs að upplýsingum síendurteknar rannsóknir markvissari meðferð og skjótari þjónustu og loks ánægðari sjúklingar og mögulega betri lífsgæði helsti og raunar eini ókostur rafrænnar sjúkraskrár felst í því að heimild til að miðla upplýsingum með samtengingar rafrænna sjúkrakerfa sem og heimild heilbrigðisstofnana og starfsstofa heilbrigðisstarfsmanna til að færa og varðveita sjúkraskrár í sameiginlegu rafrænu sjúkraskrárkerfum eykur hættu á því að heilbrigðisstarfsmenn og aðrir sem aðgang hafa að slíkum kerfum komist yfir sjúkraskrárupplýsingar sem þeir þurfi ekki aðgang að vegna fyrirhugaðrar meðferðar afar mikilvægt er því að tryggja eins og framast er unnt öryggi sjúkraskrárupplýsinga í rafrænu sjúkraskrárkerfum með aðgangsstýringum skilvirku eftirliti og fræðslu til þeirra sem aðgang hafa að slíkum kerfum setja þarf skýrar skriflegar reglur svo sem mælt er fyrir um í frumvarpinu um aðgang og eftirlit og tryggja að allir heilbrigðisstarfsmenn hafi góða þekkingu og skilning á mikilvægi þagnarskyldu og trúnaðar um persónuupplýsingar í sjúkraskrám við setningu reglna um sjúkraskrár og meðferð sjúkraskrárupplýsinga er nauðsynlegt að gæta vel að vernd persónuupplýsinga í sjúkraskrám enda teljast allar sjúkraskrárupplýsingar til viðkvæmra persónuupplýsinga á þetta ekki síst við um rafrænar sjúkraskrár og rafræn sjúkraskrárkerfi þar sem sjúkraskrárupplýsinga í slíkum kerfum verða óhjákvæmilega aðgengilegar stærri hópum heilbrigðisstarfsmanna og starfsmanna í heilbrigðisþjónustu en sjúkraskrár sem einungis eru varðveittar í pappírsformi verður í því sambandi að gæta að réttindum einstaklinga sem meðal annars eru varin í stjórnarskrá lýðveldisins mannréttindasáttmálum og almennri löggjöf samanber lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga við samningu frumvarpsins hefur verið tekið tillit til stefnumörkunar á þessu sviði á vettvangi evrópusambandsins en þar er lögð áhersla á að við setningu reglna um þetta efni sem byggð er á tilteknum grundvallarreglum um meðferð persónuupplýsinga enda teljist sjúkraskrárupplýsingar viðkvæmar persónuupplýsingar er í þessu sambandi meðal annars vísað til í fyrsta lagi tilgangs reglna sem felur meðal annars í sér meginreglu um að upplýsingar í sjúkraskrám skuli ekki notaðar nema í samræmi við tilgang sinn í öðru lagi til meðalhófsreglna sem fela meðal annars í sér meginreglu um að ekki skuli safna meiri upplýsingum í sjúkraskrá en nauðsynlegt er vegna meðferðar sjúklings í þriðja lagi rafræningarreglan sem felur meðal annars í sér þá meginreglu að reynt skuli að sjá til þess að upplýsinga í sjúkraskrám séu eins áreiðanlegar og unnt er í fjórða lagi er vísað til reglunnar um upplýsingarétt sem felur meðal annars í sér að tryggja verður rétt sjúklinga til aðgangs að sjúkraskrá sinni og til að fá upplýsingar um hvernig hún er notuð í fimmta lagi til reglunnar um nauðsynlegar öryggiskröfur séu uppfylltar meðal annars að gerðar séu ráðstafanir til að tryggja öryggi sjúkraskrárupplýsinga og óviðkomandi hafi ekki aðgang að þeim þá er lögð rík áhersla á að unnt sé að miðla sjúkraskrárupplýsingum með hörðum og öruggum hætti milli þeirra sem þurfa á þeim að halda vegna meðferðar sjúklings jafnframt er lögð rík áhersla á að meginreglan um sjálfsákvörðunarrétt sjúkling sé virt við alla færslu varðveislu og meðferð sjúkraskrárupplýsinga hafa öll framangreind sjónarmið verið lögð til grundvallar við samningu frumvarps þessa virðulegi forseti frumvarp það sem hér er til umræðu varðar mikilsverða hagsmuni sjúklinga og heilbrigðiskerfisins alls verði frumvarpið að lögum mun það auka öryggi sjúkraskrárupplýsinga og veita heimild til þess sem leitt geta til mikillar framþróunar við veitingu heilbrigðisþjónustu hér á landi ég legg til að frumvarpinu verði vísað til heilbrigðisnefndar og til annarrar umræðu